Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Že direktiva dva tisoč štirinajst skozi devetinpetdeset EU, predhodnica direktive, ki je pred nami danes, je prinesla korenite spremembe pri reševanju bank. Te spremembe so iz kroga tistih, ki jih bremenijo stroški reševanja bank, izločile davkoplačevalce. Takrat so finančni ministri Evropske unije sklenili kompromis, v skladu s katerim se breme preloži na lastnike in upnike bank, le v skrajnih primerih pa sta na vrsti davkoplačevalec in Evropski krizni sklad. Do tega so pripeljale težke zgodbe, katere del je bila z dokapitalizacijo Nove Ljubljanske banke, NKBM-ja, Abanke in Banke Celje tudi Slovenija. Namenili smo jim tri cele dve milijarde evrov, a takrat ni šlo drugače, predvsem ker nas je moral v to voditi višji cilj, to je izogib trojke, katere obisk bi lahko za Slovenijo imel usodne posledice. Direktiva prinaša pravno ureditev, v kateri v okviru katere je opredeljen vrstni red poplačila obveznosti banke v stečaju. Poleg tega je določen nov razred nezavarovanih terjatev iz naslova dolžniških inštrumentov. Poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek se nam zdi posebej pomembno, da bodo morale banke in ostali subjekti, za katere se uporablja Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank, vzpostaviti in javno objaviti seznam izdanih dolžniških inštrumentov. To ne bo le povečalo transparentnosti glede razvrščanja terjatev subjekta v primeru njegovega reševanja ali prisilnega prenehanja, temveč bo zaradi večje preglednosti delovanja bančnega sistema prenesla večjo pravno varnost nepoučenih vlagateljev. V preteklosti smo lahko videli, kakšen je bil rezultat zavajanja nepoučenih vlagateljev, saj je veliko ljudi nasedlo praznim obljubam in obetom, na drugi strani pa so bili med njimi zagotovo tudi takšni, ki so lahko v zavajanju našli izgovor in zatočišče, čeprav so šli v špekulacije zavestno. Vse spremembe, ki jih prinaša direktiva, stremijo k oblikovanju bančne unije, ki območju evra zagotavlja trdnejše temelje.